í dag fara fram tvær umræður utan dagskrár sú fyrri hefst um klukkan tvö strax að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um málefni ríkisútvarpsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir menntamálaráðherra verður til andsvara síðari umræðan hefst um klukkan þrjú þrjátíu